Spoštovani predsednik, hvala lepa za ta trenutek. Počasi mineva sto dni, imenovanja trinajste slovenske vlade, ko bi naj imeli mir. Pa ga nimamo. In če pogledamo malo v zgodovino, je leta devetnajststo triintrideset nastopila vlada, Rooseveltova vlada v Združenih državah Amerike. Roosevelt je bil demokrat. Na drugi strani so bili republikanci in so se dogovorili za sto dni miru za novo vlado in od takrat naprej je to nenapisano pravilo postalo splošno priznano pravilo za zrele demokracije. In dejansko so teh sto dni miru tudi imeli in dobili in v tem času, verjetno veste iz zgodovine, a ne, kreirali tudi en zelo zanimiv program, ki se mu reče New deal, poznan, iz, s katerim so Združene države Amerike izšle iz krize, ki se je začela leta devetnajststo devetindvajset. No, ali imamo mi ta mir tu v teh sto dneh? Jaz ocenjujem, da ne. V tem času smo imeli sedemnajst izrednih sej in tri redne seje, in če bi pogledali malo po materiji, bi rekli tako čez palec, devetdeset procentov materije je bilo s strani opozicije. Ampak mi smo ta standard sto dni miru že imeli v tem parlamentu. Leta dva tisoč štiri, ko je zaprisegla neka vlada, niti ni pomembno katera, je ena od pozicijskih, od opozicijskih strank se zavezala, da bo dala novi vladi sto dni miru. Skratka, ta standard je v tem parlamentu že bil. Pa smo padli. Zato tudi če govorimo ali pa slišimo, ne, da gre za reciklirano vlado, vendarle so se mi večina ministrov, zelo velika večina, usedla na nova ministrstva, en del ministrov je povsem novih, prišla je nova stranka noter, tako da sto dni miru, če karkoli drugega, bi vendarle kazalo na nivo demokracije v tej v tej državi. Kaj smo pa dobili, a ne, s strani opozicije, ki je večino teh svojih predlogov vložila noter? Recimo grožnje s selitvami podjetij v tujino, če se spomnite. Fiskalno pravilo, fiskalno pravilo pred in po tem. Od začetka, dokler se niti vlada še ni sestavila: "Ja, fiskalno pravilo je treba spoštovati." Vaša koalicijska pogodba je tri milijarde, ali koliko že , minusa. Čim se je preprosto sestavila nova vlada, parlament, pa bumf noter s serijo zakonov, predlogov, ki so na eni strani zmanjševali prihodke proračuna, na drugi strani povečevali odhodke. To smo dobili. A ne? Dobili smo tudi take laži, kot recimo, da Bauhaus celi svoje račune v Avstrijo. Dobili smo tudi očitke, da želimo Miklavžev večer odpraviti, a ne, ker da dajemo take dolge seje, ampak da so seje dolge in da so, da jih je toliko, je razlog v tem, da je bilo toliko predlogov s strani opozicije. In moram vam reči, da tole osebno, če, če dovolite, tisti večer, to je peti december, a ne? Ko je Miklavžev večer, so me doma vprašali, a boš prišel zvečer domov? Sem rekel: "Zagotovo bom, ker je ena od strank, nosi noter tudi ime krščanska, zagotovo bojo omogočili ta večer." Pa ga niso. A ne. Skratka, očitki, da tudi, da ne morejo na tako lep večer biti, ker delamo seje na način, da tega ne moremo užiti. Lepo je bilo prikazovanje, idej opozicije pa vse, kar je, in in zahteve, da to podpremo, če pa ne podpremo, pa smo grdi, nesposobni, a ne, sovražni ljudem, ne damo ljudem niti za kapice in rokavičke, se spomnim, a ne. Včasih je tudi kakšna grožnja pa žalitev padla. Ni, absolutno, da bo jasno, ne oporekam opoziciji, da vlaga zakon. Absolutno ima to pravico. Ampak bili smo v obdobju stotih dni, ker to ni najbolj dostojno, ker to ni ravno fer, ker to ni korektno, ni državotvorno in ne dviguje ugleda tega, te naše inštitucije. Pa vendarle v tem času je ta vlada naredila kar precej korakov naprej, veliko stvari se je dogovorila v družbi, od, ne vem, dogovora s sindikati, prekinile so se določene stavke, grožnje s stavkami, minimalna plača se je dvignila, socialni transferji postavili in podobno. ZIPRS sprejel, kar ni nepomembno. Problematika, o kateri pa danes govorimo, pa kolikor vem, je bila zelo daleč usklajena v neki verziji koalicijske pogodbe z neko drugo potencialno koalicijsko stranko, ki je pa potem odšla iz te zgodbe ven, to se pravi, dogovor je že bil sklenjen. A ne? In, danes bi morda, če bi bila ta stranka v koaliciji, imeli drugega predsednika parlamenta, pa moram reči, da je tale, ki je trenutno, meni kar všeč, spoštovani predsednik, če smem to reči, pa všeč mi je tudi, če vodite kdaj sejo z malo dovtipi, da malo v to duhamornost malo veselja prinesemo noter. Zdaj. Tisto, kar mi je pa res zelo nenavadno, je pa grožnja z ustavno obtožbo, če ne podpremo tega zakona. Pa ne zato, ker to ne bi bila vaša pravica, ampak zato, ker smo še znotraj stotih dni, to ustavna obtožba zoper predsednika vlade, kolikor slišim, znotraj stotih dni, ko velja še mir, ko, ko se da priložnost novi vladi, da vlada. In to se mi pa zdi, pride mi kaka druga beseda na pamet, ampak vendarle bom tu tako milo uporabil, neprimerna se mi zdi. Tako da ... Pričakoval sem, da bom v teh stotih dneh, a ne, se naučil veliko novega, tudi ferpleja, kot se temu reče, komunikacije in tega, ampak nisem kajnt, kot, novinec, a ne, se nisem tega nič kaj veliko naučil. Na enem od odborov, a ne, sem celo na enem od odborov sem celo slišal, da bi novi poslanci morali najprej biti en mandat v opoziciji. In verjetno bi bili pa idealni, če bi bili, če bi bil pa mentor še tisti, ki je to rekel, ne. Seveda to ne gre. In, v tem obdobju pač ni bilo sto dni miru, ne za vlado, ne za ta parlament. Ampak mi smo stvari, stvari lepo procesirali in smo prišli danes, kamor smo pač prišli. Tako da, spoštovane kolegice in kolegi, škoda, no, da smo priložnost teh stotih dni izgubili. Hvala.